Nous avons, bien sûr, entendu le Président Schulz exprimer cette préoccupation et je vous confirme que, sur la base de l'analyse juridique et du travail que nous avons réalisés, nous pensons que ce texte est conforme à l'acquis communautaire et respecte les droits fondamentaux des citoyens. Encore une fois, notre collègue Karel De Gucht pourra poursuivre ce débat et ce dialogue et vous apporter toutes les réponses de nature à vous rassurer et à rassurer légitimement les personnes qui s'inquiètent dans vos circonscriptions.